De bedoeling is om artsen die al afgestudeerd zijn en in een specialisatiefase zitten aan een Erasmus programma te laten deelnemen om dan stage te kunnen lopen in een gespecialiseerd centrum in een andere lidstaat om zo de die we nu hebben op volksgezondheid tussen de verschillende lidstaten te dichten door de